Madame la Présidente, mes chers collègues, je ne reviendrai pas, évidemment, en une minute sur les conditions de négociation de ce traité, mais je tiens ici à dénoncer deux éléments scandaleux. En Polynésie française, où des thoniers géants japonais menacent la pêche artisanale dans le Pacifique Sud. En Méditerranée, où la pêche industrielle illégale japonaise sévit, alors que nos pêcheurs soucieux de la ressource respectent scrupuleusement les moratoires que vous leur avez imposés. Avant de passer cet accord commercial, la Commission aurait été bien inspirée de demander au Japon de respecter notre souveraineté maritime et nos pêcheurs français. En ne le faisant pas, Bruxelles autorise implicitement les navires usines japonais à piller nos stocks en Méditerranée, et cela est inadmissible. Des traités de juste échange qui respectent nos nations, nos entreprises, leurs salariés et l'environnement, c'est ce que revendiquent et exigent légitimement nos compatriotes et les peuples d'Europe, ni plus, ni moins, mais pas moins.